lést tuttugasta júlí síðastliðinn nær áttatíu og níu ára að aldri þórarinn var fæddur í vestmannaeyjum tuttugasta og sjötta júlí nítján hundruð tuttugu og þrír foreldrar hans voru hjónin sigurjón árnason bóndi og trésmiður í pétursey í mýrdal og sigríður kristjánsdóttir húsfreyja þar á æskuárum fékkst þórarinn við bústörf í föðurgarði og var til sjós en lauk um tvítugt búfræðiprófi á hvanneyri hann rak síðar um árabil viðgerðaverkstæði í pétursey og fékkst við fólks og vöruflutninga á eigin bifreiðum er stofnað var til tilraunabús í laugardælum árið nítján hundruð fimmtíu og tvö var þórarinn sigurjónsson ráðinn bústjóri þar og því starfi gegndi hann í aldarfjórðung við góðan orðstír hann var samvinnumaður studdi landvernd og hvers kyns framfarir í landbúnaði og þótti bóngóður svo af bar samhliða störfum sínum á tilraunabúinu hafði þórarinn með höndum trúnaðarstöður í félags og atvinnulífi sunnan lands þar á meðal fyrir hraungerðishrepp og kirkjusókn sína hann var meðal annars í stjórn kaupfélags árnesinga nítján hundruð sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og tvö formaður frá nítján hundruð sextíu og sex samhliða því sat hann í stjórn sambands íslenskra samvinnufélaga nítján hundruð sextíu og átta nítján hundruð níutíu og tvö þórarinn gekk ungur til liðs við framsóknarflokkinn og komst snemma í forustusveit hans á suðurlandi þegar efstu menn á lista flokksins í kjördæminu hurfu af þingi nítján hundruð sjötíu og fjögur varð góð samstaða um að þórarinn sigurjónsson skipaði efsta sæti listans við alþingiskosningarnar það ár og það gerði hann fram til nítján hundruð áttatíu og sjö er hann kaus að draga sig í hlé frá þingmennsku hann sat á fimmtán þingum alls hann átti sæti í stjórn framkvæmdastofnunar ríkisins nítján hundruð áttatíu nítján hundruð áttatíu og þrjú lengi mun hans minnst fyrir átta ára formennsku í þingvallanefnd á níunda áratug síðustu aldar og fyrir farsælt samstarf hans skilning og öflugan stuðning við þá vísindamenn sem unnu að merkum rannsóknum á þingvallavatni á vettvangi alþingis sat þórarinn allan sinn þingferil í fjárveitinganefnd og sinnti því starfi af mikilli trúmennsku hann tók jafnframt þátt í alþjóðasamstarfi þingmanna þórarinn sigurjónsson var rúmlega fimmtugur þegar hann settist á þing nítján hundruð sjötíu og fjögur reyndur maður með traust flokksmanna og kjósenda að baki hann var hægur í fasi og stofnaði ekki til átaka en freistaði þess fremur að ná fram málum sem hann bar fyrir brjósti með prúðmennsku og lagni honum varð vel ágengt við það hann var ágætur ræðumaður en fór ekki í ræðustólinn nema rík þörf væri á því umfram allt var þórarinn skyldurækinn og samviskusamur maður en líka glaðvær og hlýr í viðmóti ég bið þingheim um að minnast þórarins sigurjónssonar með því að rísa úr sætum